Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură publica săptămâna trecută un raport care arăta că omenirea se află periculos de aproape de o nouă criză alimentară mondială. De aceea, a cerut producătorilor agricoli să și crească producțiile, în special la grâu și la porumb, iar în 2012 să refacă rezervele de alimente.

Prin urmare, este esențial ca agricultura Uniunii să și mențină capacitatea de producție și să și o îmbunătățească. În special fermele mici, mijlocii și familiale au nevoie de instrumente mai simple și mai accesibile atât din perspectiva subvențiilor, cât și a plăților directe pentru a le putea atrage pe piață. Cheia pentru securitatea alimentară pe termen lung constă în stimularea investițiilor în agricultură, în special prin simplificarea birocrației cu care se confruntă agricultorii. Pentru aceasta este important să asigurăm facilitarea accesului agricultorilor europeni la credite bancare în condiții avantajoase, precum și subvenții pentru agricultori. Vă rog dle comisar să ne sprijiniți ca la revizuirea directivei privind taxare energie să obținem un TVA redus pentru electricitatea utilizată pentru irigații.